Señora Presidenta, es indudable que yo no cuestiono el embargo a Rusia, las sanciones a Rusia, pero es indudable que la respuesta que ha dado la Comisión Europea no es ni eficaz ni suficiente para sectores que, en algunos territorios, son sectores estratégicos

Por lo tanto, es necesario demandar a la Unión Europea una mayor dotación de recursos.